fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna með frumvarpinu er lögð til breyting á þrettándu grein laga um lánasjóð íslenskra námsmanna til samræmis við rökstutt álit eftirlitsstofnunar efta frá nítjándu júlí tvö þúsund og sex í áliti stofnunarinnar segir að búsetuskilyrði laganna feli í sér óbeina mismunun gagnvart farandlaunþegum og fjölskyldum á framfæri þeirra í tuttugasta og áttundu grein e e s samningsins er kveðið á um frjálst flæði launþega innan evrópska efnahagssvæðisins og í þrítugasta og fyrstu grein samningsins er veittur sambærilegur réttur til sjálfstætt starfandi einstaklinga samanber lög númer tvö nítján hundruð níutíu og þrjú enn fremur segir í

námsaðstoð og námslán er það álit nefndarinnar að námsaðstoð á íslandi felist í námslánakerfinu sjálfu og kjörum námslána svo sem vaxtastigi þeirra lánstíma og niðurfellingu lána leggur nefndin því til að orðið námslán verði notað í stað námsaðstoðar áréttar nefndin að hér er eingöngu um orðalagsbreytingu að ræða sem hefur ekki áhrif á efnisatriði frumvarpsins

þingmaður einar már sigurðarson illugi gunnarsson guðbjartur hannesson höskuldur þórhallsson ragnheiður ríkharðsdóttir katrín júlíusdóttir og kolbrún halldórsdóttir jón magnússon háttvirtur þingmaður sat fundi nefndarinnar